Je voudrais féliciter les deux rapporteurs, Giovanni La Via et Monika Hohlmeier, et remercier l'ensemble des collègues pour ces votes massifs.

Demain, ce Parlement votera sur un budget rectificatif pour sauver la Commission d'une panne complète de trésorerie. L'Union n'est pas menacée de shut down, contrairement à ce qui a été dit assez maladroitement du côté de la Commission.

Le vote d'aujourd'hui ouvre donc une négociation budgétaire jumbo, qui va porter dans le mois qui vient sur le cadre pluriannuel, sur les paiements 2013 et sur le budget

Si le Conseil refuse de rétablir le milliard d'euros supplémentaire que nous venons d'adopter, l'Union ne sera plus seulement en panne de trésorerie, elle sera en cessation de paiement l'année prochaine. Aucun membre de ce Parlement ici présent ne peut accepter de laisser à ses successeurs une Union en cessation de paiement.